Beste collega's, bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen zorgen de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid alsmede de nationale autoriteiten ervoor dat alle bewijzen worden meegewogen en iedereen gehoord. Deze instituten zijn ingesteld om onafhankelijk en met verstand van zaken te oordelen over de risico's van dit soort middelen. Erg belangrijk, want ik vind dat hierin wetenschap leidend moet zijn en niet onze politieke opvattingen.

Net als mijn collega's wil ik heel graag weten hoe betrouwbaar deze studies zijn en wat de consequenties hiervan zijn voor de risicobeoordeling van glyfosaat. We moeten het besluitvormingsproces altijd kritisch volgen en waar nodig verbeteren. Maar dat betekent absoluut niet dat we moeten ingeven op ons vertrouwen in de wetenschap. Want het alternatief, een politiek welles nietes, ondermijnt de feiten en leidt tot onrust.